Podpredsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem kolegicam in kolegom, kakor tudi predstavnikom vlade! Jaz bom začel tu, kjer je kolegica končala. Da ne bi na koncu pozabil povedati, da bom tudi jaz podprl ta predlog, rebalansa proračuna za leto dva tisoč devetnajst. Moram reči, da smo imeli poslanski skupini dobro stališče, če bi gledal na to, verjetno niti ne bi bilo potrebno nobene razprave. Ampak jaz bom nekatere stvari bolj načelno povedal, dotaknil se bom pač enega področja, ki je nam malo, oziroma meni, malo bližje. Prvo, kar moram povedati zato sem tudi prej rekel, v začetku, da podprl ta rebalans proračuna, predvsem to, da imam občutek, da imamo poslanci pri oblikovanja proračuna premalo besede. Na koncu koncev mi ga potrjujemo, mi ga sprejemamo, oblikujejo pa ga več ali manj v vladi in seveda, če bi želeli priti do takšnega proračuna, ki bi v bil povšeči tako ljudem kakor tudi in poslancem, potem bi več te možnosti morali dati tudi nam. Moram povedati, da v neki vladi, nekoč enkrat , že, seveda, samostojni Sloveniji smo imeli neke možnosti oziroma so imeli neke možnosti poslanci oziroma tudi poslanke. Na koncu koncev moram reči, da je ta rebalans proračuna po moji presoji kar socialno naravnan, kakor tudi razvojno. Mene predvsem, nekako veseli, da socialno naravnan, da tokrat po dolgih letih po letih, bom rekel, kriznih časov, zopet ljudem lahko namenimo nekaj več. Ne bom rekel, da namenimo dosti. Še zdaleč premalo. Predvsem tistim, ki dejansko imajo najnižje, prihodke. Prioriteta rebalansa za devetnajsto leto je največji delež odhodkov, usmerjena sledeče politike. Jaz ne bom govoril o ampak bom samo politike omenil. To je izobraževanje in šport, socialna varnost, pokojninsko varstvo , kar me posebej veseli, servisiranje javnega dolga, politika obrambe, notranjih, zadev in varnosti. To so politike, za katere se dejansko največ sredstev tudi nameni. Izdatki za pokojninsko varstvo, ki predstavljajo transfer Zavoda za pokojninsko invalidsko zavarovanje Republike Slovenje, se za, dvesto štiriinštirideset cela milijona evrov znižujejo zaradi prispevkov za socialno varnost. To se pravi, plačanih je bilo, bistveno več prispevkov na osnovi tega, ker je bilo tudi bistveno več ljudi zaposlenih. Šele dve leti nazaj smo govorili, da je brezposelnost, visoka, tokrat pa govorimo, da na trgu dela več ni delavcev. Samo za obresti dolga bomo v letošnjem letu iz proračuna namenili sedemsto cela nula šest milijona evrov. ampak, to je ogromen denar, ampak moram opozoriti in poudariti, da, dva tisoč štirinajstega smo plačali ena cela nula štiriinosemdeset milijarde, da je zdaj s letos skoraj tristo milijonov evrov manj in tu je dosežen, določen napredek. Največji porast izdatkov predlogu rebalansa je v primerjavi s sprejetim proračunom, se načrtuje na sledečih politikah; socialno varnosti, izobraževanju in športa, plačilo v EU, malo prej je bilo tudi omenjeno, zaradi česa se daje več v, proračun Evropske unije, podjetništvu in konkurenčnost, tudi dostikrat gospodarstveniki rečejo, da država nima za njih posluha, in se zelo radi primerjajo s kmetijskim področjem in pravijo, da je tam bistveno več denarja. Ja, tisto je neka specifika, ampak vidimo, da tudi na tem področju država nima nima mačehovskega odnosa do gospodarstva. Varovanje okolja , ki je tudi seveda zelo ključnega pomena, če vemo , kaj vse se v svetu v zvezi z okoljem dogaja. Pri za pokojnine je upoštevana dva cela osem procenta dejanska uskladitev, pa je bila dva cela sedem odstotka, uskladitve pokojnin in drugih prejemkov v februarju, mesecu, se pravi, to so naši upokojenci že dobili, veljalo pa je tudi s prvim januarjem, ker ena cela pet odstotkov bo usklajevanje v mesecu decembru, to pa je tisti odstotek, ki je vezan na odpravo krivic, ki so se zgodile v času gospodarske krize oziroma recesije. To pomeni na letni ravni dva cela devet odstotka. Prav tako je upoštevana višina letnega dodatka, in tu moram reči, da sem zadovoljen, da letni dodatek dobijo tisti upokojenci najvišje, najvišje, tisti upokojenci, ki imajo najnižje dohodke oziroma pokojnine. In seveda, na tem segmentu bomo tudi v prihodnosti, probali narediti čim večji, Ja, če bi na grobo ocenjeval, zadovoljstvo je z, proračuna, ampak vseeno pa želim na nekaj opozoriti. Glede na to, da smo podpisali koalicijski dogovor, pogodbo, sporazum, kako se pač že imenuje , v tem trenutku to toliko ni pomembno, vemo, za kaj gre. Treba tam seveda tudi upoštevati tisto, kar je z naslova pokojnin posebej zapisano. In v kolikor bomo to realizirali tudi do konca letošnjega leta, potem pomeni, da smo naredili neki premik tudi na tem področju. Jaz mislim, da so naši upokojenci v preteklosti nosili breme te gospodarske krize in so najbolj zaostajali pri rasti oziroma sploh ni bilo rasti, dohodkov, to se pravi, tudi pokojnin. Tokrat, ko gre malo boljše, moramo za njih tudi na ustrezen način poskrbeti. Hvala. Hvala ...